Jusqu'à présent, le mécanisme européen de protection civile était l'une des rares politiques européennes à faire l'unanimité. Symbole même de solidarité entre peuples européens, ce dispositif était régulièrement vanté jusque dans nos rangs. À plusieurs reprises, il a permis de venir en aide à des États membres touchés par des catastrophes et c'est bien l'une des rares occasions où l'Union européenne agit comme organe de mutualisation et non comme organe de rétorsion.

Le flou est volontairement entretenu, la proposition se projetant largement au delà des quelques nations de l'espace économique européen.